Chcem nepochybne zdôrazniť potrebu takejto regulácie vzhľadom na doteraz nejednoznačnú úpravu liečby pacientov v zahraničí, čo im spôsobovalo neistotu, a to najmä v prípade vzácnych chorôb. Som veľmi rád, že nariadenie obsahuje špeciálne ustanovenia práve pre týchto pacientov. Podporujem líniu spravodajkyne, ktorá zdôrazňuje, že táto právna úprava je pre pacientov, ktorí to potrebujú, a nie výlučne pre tých, ktorí na to majú aj finančné prostriedky.